Chciałbym zadać koleżance pytanie, odnosząc się z szacunkiem do wrażliwości w kwestii ocieplenia klimatycznego czy Pani, jako przedstawicielka frakcji socjalistycznej, nie obawia się i nie widzi związku przyczynowego pomiędzy nadmiernym zaangażowaniem Unii Europejskiej w ograniczenie emisji CO a wzrastającym kryzysem i wzrastającym bezrobociem?